dann sind das Zahlen, die zu denken geben Erstens, weil wir durch rechtzeitige Prävention, durch Verhinderung und Vermeidung von Krankheiten dazu beitragen könnten, dass Menschen länger in Gesundheit leben und nicht nur länger leben.

Das heißt, auch unter diesem Blickwinkel müssen wir das sehen.